simplement des choix qui seront frustrants, un sur la forme et un sur le fond, pour évoquer ce dossier. Sur la forme nous l'avons dit dans ce débat nous nous sommes donné des délais très précis pour la mise en œuvre des mesures et je voudrais que nous fassions tout pour agir concrètement et pour que nos paroles ne soient pas simplement, comme on dit en France, des paroles verbales mais qu'elles prennent forme rapidement. Et pour cela, sur le fond, deux points principaux s'imposent pour réussir cette mise en œuvre.

Sur le fond, M me Reding parlait de plus value. Je propose que nous poussions les feux sur certains points que l'on considère comme plus urgents que d'autres d'abord sur la coopération judiciaire de façon à ce que nous parlions un langage commun sur le plan juridique avec, bien sûr, un Erasmus des juges, mais pourquoi pas un Erasmus de toutes les professions judiciaires et un autre des professions de la police!